Signora Presidente, onorevoli colleghi, una dote essenziale, vorrei dire una virtù in politica e nelle Istituzioni, e ciò vale anche per l'Europa, dovrebbe essere la coerenza, cioè una corrispondenza tra i nostri proclami, gli obiettivi e poi i conseguenti atti che adottiamo, altrimenti credo che siamo noi stessi ad alimentare la sfiducia nell'Europa, in quella Europa in cui così tanto crediamo, perché noi stessi, diciamo, non teniamo fede ai nostri impegni. Dico questo perché se guardiamo due dati di questo bilancio so che sono stati già citati ma repetita iuvant io spero se guardiamo due dati ci rendiamo conto di quanta incoerenza ci sia in questa proposta del Consiglio. Ebbene, il 70 o il 73 per cento dei tagli che il Consiglio opera sulla proposta della Commissione sta tutto nella rubrica 1a, che ha un curioso titolo Competitività per la crescita e l'occupazione, e poi il 40 per cento, come è stato detto, si concentra su Horizon 2020, che è stato un po' il nostro fiore all'occhiello, e io voglio qui ringraziare il Commissario Geoghegan Quinn per il suo impegno e il suo supporto dato allo sforzo di aumentare la ricerca e di impostare i programmi di ricerca dell'Unione europea.

Nella rubrica Horizon ci sono per esempio, che vengono tagliate, le tecnologie future emergenti, quelle che possono dare all'Europa e all'industria europea una posizione, diciamo, dominante, significativa nella competizione internazionale. Ebbene, lo dico al Consiglio con molto calore quando il Parlamento precedente ha accettato il quadro finanziario pluriennale l'ha fatto a malincuore, nella scorsa legislatura, ma alla fine ha accettato quel quadro. Ora è impossibile che questo Parlamento, più ambizioso, incoraggiato anche da una verifica elettorale, possa accettare condizioni che ci portano indietro. Allora ci era stato promesso il front loading un uploading per dire i primi anni metteremo più risorse perché c'è bisogno di un impulso per la crescita.